Consider că Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor ar trebui să ofere asistență instituțiilor Uniunii și statelor membre în dialogul lor cu acest sector industrial, pentru a aborda probleme legate de securitatea produselor hardware și software și să colaboreze cu organele relevante, inclusiv cu cele din domeniul